Paní předsedající, varování před dopady necitlivých omezení sociálních programů v době krize na život žen a rodin, to je samozřejmě důležité, ale nesouhlasím s řadou bodů, které jen opakují myšlenky z mnoha jiných zpráv. Ano, ženy jsou v Evropské unii vzdělanější než muži a bohužel mají nižší platy.

Na dalších místech se míchají dohromady komplexní sociální a hospodářská problematika s propagací jednostranně genderového vnímání světa.

Stejně tak je mi lidsky i zdravým rozumem nepochopitelné, proč by se měl náš Parlament zaměřit na kritiku definice rodiny v některých členských státech. Copak autorům ani nevadí, že to je v rozporu se subsidiaritou a s kulturní tradicí?

Což takhle zamyslet se nad tím, že rodina zde je po tisíciletí proto, aby se v ní rodily a vychovávaly nové generace, a že to je poslání, kterému rádi, jak ženy, tak muži, podřizujeme na omezenou dobu i osobní zájmy. Nejsou práva dětí důležitější než jiná práva? Zaměřme se raději na řešení komplexních problémů, jako je ekonomická situace rodin s více dětmi v době krize, a to spíše než na závazné kvóty, které v důsledky ženy ponižují.